Hoy es más necesaria que nunca una política armonizada a nivel europeo en materia de ayuda humanitaria. Por ello, valoramos el trabajo del señor Guerrero en este informe y se lo agradecemos muchísimo. Es importante resaltar la necesidad de atajar los problemas de raíz, sobre todo los relativos a la desigualdad económica entre personas y entre países. Es esencial que nuestra acción humanitaria garantice los derechos de la gente, incluyendo el derecho de las mujeres a decidir sobre su propio cuerpo y los derechos de los migrantes. Es necesario, también, dotarse de una política pública robusta en materia de ayuda humanitaria, y no seguir la lógica de la privatización como apunta este informe, motivo por el cual nos abstendremos en la votación. Podemos colaborar con el sector privado, sí, pero una vez esté al servicio de nuestros valores y objetivos y sea, sobre todo, responsable de sus acciones. Si queremos realmente ser eficaces, es crucial que todas nuestras políticas sean coherentes con nuestros objetivos de desarrollo. Por ejemplo, echo en falta en este informe referencias al comercio internacional, a la responsabilidad empresarial o a la exportación europea de armas. Si nuestra política comercial continúa cerrando los ojos ante violaciones de derechos humanos, estaremos contribuyendo al aumento de la inestabilidad y de las crisis, y no a su solución.